Monsieur le Président, je tiens à remercier Andrew Duff de ce travail réalisé et à dire que les enjeux qui sont abordés dans ce rapport sont extrêmement nombreux. Parmi eux, la lutte contre l'abstention record pour ces élections européennes cette abstention qui marque le désintérêt des citoyens envers les enjeux européens, du fait que ceux ci ont le sentiment que les décisions européennes leur échappent.

Donc, il s'agit du défi de renouveler cette démocratie et de mieux associer les citoyens.

la mention de la filiation européenne des partis politiques, la promotion de candidats citoyens européens dans les États membres dont ils ne sont pas les ressortissants et, dans un autre ordre d'idée, une meilleure anticipation de la désignation du président de la Commission. Tout cela va évidemment dans le bon sens, selon moi. Je conclurai par deux commentaires d'abord, je regrette qu'il ne s'agisse, pour l'instant, que de recommandations, mais nous verrons bien la suite et puis je crois, en outre, que la clé, c'est véritablement le débat politique, et une vraie campagne active sur le terrain, qui alimentera un retour de la confiance chez nos concitoyens.